en las zonas del Convenio. Este informe de la señora Fraga es el marco jurídico incluido en la propuesta de Reglamento para aplicación a las medidas a nivel europeo. Las modificaciones principales son promover el cumplimiento de las normas por parte de los buques de la zona no contratante, un nuevo sistema de control, la prohibición de desembarcar pescado congelado cuya legalidad no se pueda demostrar, la realineación con otros convenios, medidas de gestión de pesca y nuevas medidas de lucha contra la pesca ilegal.